Sie sind zwischen die Fronten geraten, und sie sind vom schlimmsten Feind, den man sich vorstellen kann vom Da'isch IS eingenommen worden. Diese Situation nannte ein UN Vertreter

Wir müssen auch die Mittel bereithalten, um, sobald es wieder möglich ist, den Menschen zu helfen. Vor allem müssen wir aber sicherstellen, dass alles getan wird, dass, wenn dieses Grauen vorbei ist, eine Strafverfolgung möglich sein wird.